qu'il y a des passages absolument identiques dans les deux rapports, des considérants, des articles dont le contenu est identique, même si ce n'est pas mot à mot le même libellé. De plus, ce rapport ne fait que reprendre, en grande partie, ce qui figurait déjà dans le rapport Tarabella sur l'égalité entre les femmes et les hommes, que nous avons voté ici en février. Je ne sais pas qui sont ces auteurs en mal d'inspiration, qui sont responsables de ces plagiats.